A romák társadalmi kirekesztettségének gazdasági, szociális helyzetének problémája a közép kelet európai államok csatlakozása óta ad okot vitára Európában. Ám ez nem azt jelenti, hogy a jelenség ne lett volna jól ismert már azelőtt is. Magam is egy olyan tagállamban, Romániában élek, ahol évtizedek óta együtt él az egyébként sokszínű roma közösség románokkal, magyarokkal. Bár a kapcsolat soha nem volt súrlódásoktól mentes, a kommunizmus bukása óta eltelt két évtizedben felerősödtek a feszültségek. A volt szocialista országokban a piacgazdaságra való áttérés legnagyobb vesztesei éppen a romák voltak, hiszen eltűntek, vagy visszaszorultak azok a tevékenységi formák, amelyekből megéltek ezek a közösségek. A felelősség közös, felelősek vagyunk mindannyian, de felelősek sorsukért a roma közösségek, felelős Európa is, amely eddig nem vett tudomást a problémáról. Járóka Lívia jelentésének legfontosabb mondanivalója, hogy a diszkrimináció tilalmával, annak teljes megszűnésével távolról sem lehet megoldani, ismétlem, ezt az európai problémát.